An den Anfang möchte ich ein Dankeschön stellen.

Wir haben wirklich versucht, miteinander zu arbeiten, uns hier miteinander zu verständigen. Wir haben uns auf gemeinsame Positionen verständigt.

Dass das Parlament gern noch mehr gehabt hätte, ist klar. Dass im Rat einige gern weniger gehabt hätten, ist auch klar.

Wir konnten die Haushaltslinien, die sich mit dem Klimaschutz befassen, insgesamt um 504 Millionen EUR erhöhen.

so viele Programme hat, die völlig überzeichnet sind, wo wir zum Teil nur 7 oder 8 der Programme überhaupt fördern können. Deshalb kann ich eine solche Erklärung schlicht und einfach nicht verstehen und bin all den Mitgliedstaaten dankbar, die diesen Kompromiss mit uns gemeinsam tragen.

Wir haben 1,5 Milliarden EUR Marge allein für 2020 und aus den vergangenen zwei Jahren noch Instrumente bis zur Höhe von 4,2 Milliarden EUR. Ich glaube, dass wir wirklich auch in dieser Hinsicht dem Rat entgegengekommen sind. Aber es war uns wichtig, auch das Thema des Klimaschutzes im Bereich CEF Energy mit 96 Millionen EUR, CEF Verkehr mit 37 Millionen EUR, die europäischen Satellitensysteme, die auch wesentlich sind in Fragen der Klimaforschung, Erasmus Jugendaustausch mit 50 Millionen EUR mehr und damit insgesamt 2,9 Milliarden EUR und einem Plus von 3,6